Pane předsedající, já jsem podpořil tuto dohodu mezi Evropskou unií a Afghánistánem. Jsem přesvědčen, že musíme podporovat vládu Afghánistánu, která se snaží stabilizovat situaci v této zemi a uklidnit občanskou válku. Říkám to i jako Čech, který je hrdý na to, že stovky českých vojáků přispívají a jsou součástí mírových misí, které dnes v rámci NATO působí v Afghánistánu, a za mír v této zemi nasazují i své životy.